Wypracowany w rozporządzeniu kompromis zmierzający do obniżenia cen usług telekomunikacyjnych jest jednym z najwartościowszych rozwiązań adresowanych bezpośrednio do Europejczyków. Rozporządzenie Roaming 3 jest konsekwencją nie tyle coraz wyraźniej tworzącego się w obrębie Unii wspólnego rynku, ile działań operatorów, którzy starają się maksymalizować zysk kosztem swoich klientów. Działania operatorów telefonii komórkowej są kolejnym przykładem uwidaczniającym fakt, iż nie zawsze zasady wolnego rynku spełniają pokładane w nich nadzieje. Coraz bardziej widoczne jest, iż w pewnych okolicznościach konieczna jest interwencja regulatora wymuszająca powstanie rzeczywistej konkurencji. Nikt chyba nie ma wątpliwości, iż w tym przypadku odbywa się to z widoczną korzyścią dla interesu społecznego i gospodarczego, bowiem spadające rachunki osób fizycznych i firm przyczynią się do ożywienia gospodarki. Oczywiście nie mam złudzeń co do tego, iż operatorzy przyjmą tę propozycję bez oporów, jednak przykład sukcesu poprzedniego aktu prawnego obniżającego koszty roamingu wydaje się być ostatecznym argumentem za tą zmianą. Co więcej w ciągu ostatnich kilku lat doszło w tym segmencie rynku do ogromnych przeobrażeń i de facto mamy do czynienia z oligopolem, w ramach którego rządzi kilka ogólnoeuropejskich marek. Trudno więc mówić w tym przypadku nie tylko o rzeczywistej konkurencji, ale również o istnieniu barier uniemożliwiających współpracę pomiędzy poszczególnymi krajowymi operatorami będącymi częścią tej samej korporacji. Zmienia się styl życia obywateli świata, Europy, coraz częściej nasze życie zawodowe wymusza krótko bądź długotrwałe podróże poza miejsce zamieszkania. Wszelkie środki, narzędzia ułatwiające utrzymywanie kontaktów z rodziną, przyjaciółmi powinny być łatwo i tanio dostępne. Wszelkie środki ułatwiające kontakt pracodawcy z pracownikiem i odwrotnie powinny być powszechnie dostępne. Jednym z tych narzędzi jest tani roaming. Mam jednak nadzieję, że dzisiejsza debata i rozporządzenie Roaming 3 nie zakończy prac, a jedynie stanie się kolejnym krokiem zbliżającym nas do celu, jakim jest zminimalizowanie kosztów korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Gratuluję Tobie i sprawozdawcom profesjonalnej pracy nad sprawozdaniem.